hæstvirtur forseti ég tala fyrir tillögu til þingsályktunar um aðgerðir til bæta skil á fjármagnstekjuskatti þetta þingmál flytur

ásamt mér háttvirtir þingamður hlynur hallsson sem var varaþingmaður og sat á þingi þegar málið var lagt hér fram jón bjarnason kolbrún halldórsdóttir og steingrímur j sigfússon þingsályktunartillagan er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa setningu laga sem kveði á um að bönkum og fjármálastofnunum á íslandi verði skylt að láta skattyfirvöldum í té upplýsingar um fjármagnseign og fjármagnstekjur skattgreiðenda frumvarp þess efnis verði lagt fram á þessu löggjafarþingi með það að markmiði að lög þessa efnis geti tekið gildi fyrsta maí tvö þúsund og sex mál þetta var fyrst flutt á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi hinu hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi en ekki tókst að ljúka afgreiðslu þess og er málið af þeim sökum nú endurflutt réttlát skattheimta grundvallast á því að skattgreiðendur telji tekjur sínar rétt fram og að skattyfirvöld hafi nauðsynlegar upplýsingar til að sinna virku og eðlilegu skatteftirliti hér á landi hafa skattyfirvöld yfirleitt greiðan aðgang að upplýsingum um launatekjur fasteignir og fasteignaviðskipti ökutækjaeign og ýmis lánaviðskipti alls almennings þegar hins vegar kemur að fjármagnstekjum er allt annað uppi á teningnum bankar og fjármálastofnanir á íslandi hafa tregðast við að veita skattyfirvöldum upplýsingar um fjármagnstekjur skattgreiðenda og þrátt fyrir ítrekaðar óskir ríkisskattstjóraembættisins á síðasta ári hafa flest fyrirtækin látið það algerlega undir höfuð leggjast fram hefur komið að ísland sker sig úr á norðurlöndum að þessu leyti og er í miklum minni hluta innan o e c d þar sem yfirvöld í tuttugu ríkjum af þrjátíu fá umræddar upplýsingar sjálfkrafa frá bönkum og öðrum fjármálastofnunum skattyfirvöld nota slíkar upplýsingar bæði við skatteftirlit og við forskráningu skattframtals í viðtali við indriða h þorláksson ríkisskattstjóra í morgunblaðinu sjötta mars síðastliðinn kom fram að slík skil hefðu aukist um tuttugu prósent í svíþjóð í kjölfar lagasetningar um upplýsingaskyldu fjármálafyrirtækja samkvæmt upplýsingum frá ríkisskattstjóraembættinu má ætla að skattskil vegna fjármagnstekna mundu einnig aukast um nálega fimmtung ef sama verklag væri viðhaft hér á landi í skýrslu starfshóps um umfang skattsvika á íslandi kemur fram sú skoðun að tímabært sé að leiða í lög afdráttarlaus ákvæði um skyldu banka og fjármálastofnana til að láta skattyfirvöldum í té allar upplýsingar þeirra um eignir og tekjur viðskiptavina bankans og þeirra sem þeir annast einhvers konar fjársýslu fyrir í fyrsta tölublaði nítjánda árgangs tíundar fréttablaði ríkisskattstjóra kemur fram í grein sem ber heitið forskráning upplýsinga og skatteftirlit eftir jóhannes h karlsson að hluti íslenskra banka og annarra fjármálastofnana fjórtán talsins hafi látið ríkisskattstjóra í té upplýsingar um heildarviðskipti sín við einstaklinga árið tvö þúsund og þrjú þessar upplýsingar voru bornar saman við upplýsingar í gagnasöfnum ríkisskattstjóra samanburðurinn leiddi í ljós að fjármálastofnanirnar fjórtán keyptu hlutabréf fyrir tuttugu og fjóra milljarða króna í eigin nafni af einstaklingum þegar litið er til uppgefins kaupverðs hinna fjórtán fjármálastofnana á hlutabréfum frá einstaklingum annars vegar og framtalins söluverðs einstaklinga vegna sölu til sömu fjármálastofnana kemur í ljós að kaup fjármálastofnana námu um tuttugu og fjórum milljörðum króna en framtalin sala einstaklinga við þessar sömu fjármálastofnanir nemur um nítján milljörðum króna lítur því út fyrir að fimm milljarða króna vanti upp á að einstaklingar telji sölutekjur af hlutabréfum rétt fram í greininni er einnig bent á að mun færri telji sig eiga hlutabréfaviðskipti við fjármálastofnanirnar en þær sjálfar telja eða ellefu þúsund einstaklingar á móti tæplega sautján þúsundum sem er fjöldinn sem fjármálastofnanirnar gefa upp er það niðurstaða greinarhöfundar að verulega vanti upp á að söluhagnaður af hlutabréfum sé talinn fram með hliðsjón af framangreindu og því að framtalið heildarsöluverð hlutabréfa einstaklinga var um fimmtíu og átta milljarðar króna reiknast honum til að vanframtalið söluverð kunni að vera um fimmtán milljarðar króna á grundvelli þess að samkvæmt framtölum er stofnverð hlutabréfa að jafnaði um fimmtíu og fimm prósent söluverðs en söluhagnaður um fjörutíu og fimm prósent reiknast honum til að undandreginn skattstofn gæti verið nærri sjö milljörðum króna skatthlutfall fjármagnstekna er tíu prósent hér á landi og því bendir allt til þess að um sjö hundruð milljóna króna sé skotið undan fjármagnstekjuskatti á ári hverju auðveldlega má koma í veg fyrir þess háttar skattsvik með einfaldri lagasetningu eins og hér er lagt til að alþingi feli ríkisstjórninni að undirbúa í fylgigögnum sem fylgja þessu þingmáli er viðtal út frétt morgunblaðsins frá sjötta mars síðastliðinn sem vitnað er í í greinargerð og ég hef gert hér grein fyrir ég vísa mönnum einnig á grein jóhannesar h karlssonar sem einnig var vitnað í hér í þessari framsögu og er að finna í fyrsta tölublaði nítjánda árgangs tíundar ég tel hér vera um mjög mikilvægt þjóðþrifamál að ræða og er það okkar skoðun í vinstri hreyfingunni grænu framboði ég legg til að þessu máli verði að lokinni umræðu vísað til efnahags og viðskiptanefndar þingsins til frekari afgreiðslu